Lo voy a hacer porque es el único camino que me han dejado para poder defender que se dedique el 25 al Fondo Social Europeo y se termine con la macrocondicionalidad, ese invento terrible que hemos conocido en este Reglamento.

Y se han dicho maravillas de la solidaridad, pero se establece un procedimiento de macrocondicionalidad que rompe la solidaridad, que cambia la naturaleza de la política de cohesión y que hace que la política de cohesión esté al servicio de las políticas de austeridad y de ajuste. No es posible aceptar que sean las víctimas de la crisis las que paguen la crisis y ahora sean castigadas como culpables.

Por lo tanto, con gran dolor votaré que no, pero con gran responsabilidad.